Z hľadiska ich financovania sa počíta s využitím štrukturálnych fondov, angažovanosti Európskej investičnej banky, ale aj s použitím kohézneho fondu.

Som presvedčený o tom, že kohézne prostriedky sú určené na eliminovanie rozdielov v úrovni jednotlivých regiónov a použitie týchto prostriedkov na budovanie energetických sietí vyššieho významu sa mi zdá v rozpore s princípom kohézie.